Andererseits könnte man sagen, ist es auch ein Zeichen dafür, wie unvollständig und diskriminierend die Bedingungen bei sogenannten Hausangestellten sind. Es ist erstens außerordentlich wichtig, diese Arbeit erst mal als Arbeit zu definieren.

Zum Dritten gehört natürlich auch dazu, dass das Ganze dann zum Schluss unbürokratisch stattfindet.